Man sollte auch die Originaltexte lesen ich habe die extra auf meine Homepage gestellt, weil auch hier sehr viel Desinformation unterwegs ist man sollte wirklich den Verordnungstext lesen und sehen, wie bemüht man hier war, diesen Bereich ordentlich und grundlegend zu regeln.

Das würde für mich bedeuten, dass man dann auch gegen eine kostenlose Verlinkung ist. Das würde überhaupt dem Sinn widersprechen.